Het is vrij gelaten, mensen mogen hun eigen huis bouwen.

Daar kwam een enorme creativiteit los en die creativiteit is tot nu toe ongebruikt. Ongebruikt in de rest van Nederland en ongebruikt in de rest van Europa.

Maar u en de Commissie hebben één hele grote blinde vlek.

Grote kolencentrales, dus grote duurzaamheidscentrales.

Maar dat is een hele klassieke manier. Dat is niet disruptive thinking zomaar iets zien wat er nog niet was. Dus hou op alleen maar te kijken naar 'groot'.

Geef kracht, geef macht aan die kleine consument.

Het moet mogelijk zijn om deze kleinschalige energie los van grote energiebedrijven op te wekken. Hoe wordt de consument een prosument?

Maar er zijn heel veel barrières. Er is te weinig informatie over het potentieel, terwijl studies laten zien dat in 2050 al 30 van de energie in het Verenigd Koninkrijk van kleinschalige energie kan komen.

De techniek is al klaar en de consument is er ook. Maar stapt het beleid en stappen de regeringen, stapt de Europese Unie daar mee

Er is een specifiek beleid nodig, nationaal en Europees. Dus daarom hebben wij u ook deze vragen gesteld. Ik vraag u om drie dingen te

En omdat ik anders mijn tijd overschrijd zal ik nu afsluiten met in ieder geval ook mijn collega's hartelijk te danken voor de samenwerking.

Ik kijk uit naar veel energie in de toekomst.